Ja, gospa ministrica, jaz mislim, da so ta vprašanja, ki ste jih zdaj omenila, pomembna. bomo seveda to premislili. Je pa dejstvo, da bodo nekateri izmed teh veteranov imeli možnost dobiti pač to ta brezplačni prevoz po statusu upokojenca, nekateri po statusu invalida. Vmes so pa tudi nekateri, ki imajo, bom rekel, plače z nizko, oziroma nizke, prejemke mesečne in so upravičeni do veteranskega dodatka zaradi tega, nizkega dohodka. Ti pa so takšni, ki so pravzaprav, z vidika, socialnega statusa najbolj, obubožani recimo temu in ki po naši oceni zaslužijo, glede na njihovo, vlogo pri nastanku Slovenije, brezplačni brezplačni prevoz. Hvala.